Madame la Présidente, cet anniversaire de la Convention des droits de l'enfant est pour nous l'occasion de faire un état des lieux.

Le trafic d'enfants est une réalité cruelle pour l'Union européenne.

Ceci n'est pas dû au hasard l'ouverture des frontières et l'incapacité de l'administration européenne à contrôler les flux de migrants a provoqué une véritable catastrophe. De nombreux mineurs se retrouvent totalement isolés en Europe. Ces enfants sont exposés aux pires réseaux réseaux pédophiles, trafic d'organes, réseaux de délinquance et de cambriolage qui sévissent largement dans les banlieues d'Île de France, d'où je viens. En tant que maire et en tant que députée, cette date est importante elle nous appelle à ne pas oublier que l'idéologie de déracinement de masse prônée par l'Union européenne et les Nations unies est directement responsable...